Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le Parlement européen est ridicule, très ridicule. Je salue ceux qui se sont donné la peine de se déplacer ici, mais le fait qu'une trentaine de députés seulement assiste à ce débat démontre à suffisance que le Parlement n'est pas sérieux, et je voulais le dire aujourd'hui.

Macron plus imaginable